Hvala lepa. No, zdaj je evidentno po tem, kar je predvsem povedal gospod kolega Verbič - vsaka čast. Raztrgal je ta zmazek do konca. Pokazal je, kaj je zadaj, kakšne kozlarije so zadaj, kakšne nevarnosti prežijo na slovenski proračun, na naše državljane in v bistvu nakazal tudi to, da gre za lobiranje, za katere pač oziroma za lobije, za katere gospa Bratušek dela. Jaz ne razumem, kako je gospa Bratušek ljubljenka gospoda Junckerja, pa ni nobenega denarja pripeljala iz Evrope. In zdaj ima pod seboj še kohezijo, pa se spet nič ne dogaja. Denarja je v v Evropi ogromno in mislim, da nekdo, ki bi bil sposoben, bi ga z veseljem in z lahkoto pripeljal. Govor, govora je bilo o tem, da je dobro, da Madžari niso vstopili v posel, bedarija. Gre za dobre dogovore, ne pa za dobre partnerje. Partnerji so, kakšni pač so, ampak gre za dogovor med dvema stranema, in če se naša stran ni znala zmeniti, je to napaka na naši strani. Madžari so zdaj vstopili v tržaško pristanišče. Ne. To je v redu, ampak v Koper pa niso, zaradi tega - zakaj? Zato, na naši strani so bili nesposobni pogajalci ali pa ke takšni, ki so zahtevali kaj v žep. Pa ke že govorimo o pristaniščih. Ne vem, zakaj hrvaški izraz Luka Koper. Pol recite Luka Kopar, če ne znate slovensko reči pristanišče Koper. Tudi to je ena od en od pokazateljev slovenske plemenitosti te sedanje vlade in tistih, ki vodijo te resorje. Jaz mislim, da povezovanje bi bilo potrebno. Povezovanje med Trstom, Koprom in pa Reko. Seveda preko slovenskega ozemlja, ki je edino sposobno prepeljati in združiti to zadevo. Ampak to gospe ministrice niti ne zanima. Zaradi tega, ker je verjetno pretežko razumeti enostavne stvari. Zato je pa lahko razumeti, kam kakšen denar gre in kam kakšen denar bo šel. In evidentno je, da bojo šli ogromni milijoni neznano kam. Kolega Verbič je to lepo povedal. Kar se pa tiče trase, je pa kolega Reberšek lepo pojasnil, kaj je tisto, kar bi bilo treba spremeniti. In mislim, da ta zakon je navadno skrpucalo, ki bi ga bilo potrebno zavreči v samem začetku. In tiste, ki so ga pisali, odpustiti. In jih poslali mogoče v kakšno osnovno šolo, kjer bi se naučil osnovnih pojmov, ne, matematike, računstva pa še česa. To, kar imamo pred seboj, je res grozljivo. In, sistem, da se v najbolj pomembno zadevo vključi še malo Koroške pa malo, Dolenjske, je hinavski. Zaradi tega, da bi potem zaradi teh ljudi, ki nujno potrebujejo svojo povezavo s centrom, da bi potem sprejeli še tole svinjarijo v zvezi z drugim tirom. Jaz mislim, da je nujno potrebno to zadevo predelati in jo, porihtati. Pol bo mogoče še nekaj, kaj kolega Bandelli se vrnil, je rekel nekaj o enih mojih knjigah, pa je rekel, da je tudi ena knjiga, ena tista knjiga je bila tudi njegova. Ma gospod Bandelli, jaz v svoji zbirki nimam Slavko in Mirko ali pa Mojce Pokrajculje, to sem jaz že prerasel, če to knjigo iščete, pojdite kam drugam.